frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti minni hluta um frumvarp til almannavarna laga til almannavarna það er sérkennileg tilfinning að gera það hér í skugga jarðskjálftanna á suðurlandi og þar sem hugur minn dvelur núna hjá því fólki sem upplifði þessar náttúruhamfarir og ég óska þeim alls hins besta og sendi þeim hugheilar kveðjur mínar ég tek undir það með formanni allsherjarnefndar þetta er þýðingarmikill málaflokkur sem skiptir máli að vanda afar vel til

og þær tillögubreytingar sem gerðar voru í nefndinni og sem meiri hlutinn hefur mælt fyrir eru flestar til bóta ef ekki allar ég verð þó í þessu

án samráðs við þá aðila sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna á þessu sviði svo sem slökkvilið brunamálastofnun og sveitarfélögin veigamikil atriði við smíð frumvarpsins er enn fremur í andstöðu við þau viðmið sem sett eru í handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa sem gefin voru út í nóvember af forsætisráðuneytinu það er fremur regla en undantekning að það hendi dómsmálaráðuneytið því miður þessi vinnubrögð ef marka má umsagnir og kemur reyndar skýrt fram í umsögnum valdið tortryggni hjá þeim sem starfa að almannavörnum réttmætri gagnrýni og að hluta til óþarfa misskilningi það staðfesta ótrúlega margar umsagnir sem bárust nefndinni það er umtalsverður ágreiningur um efni frumvarpsins og þær komu fyrst og fremst frá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

frumvarpinu í meðförum allsherjarnefndar standa samtökin við þá gagnrýni sína megingagnrýni samtaka sveitarfélaganna lýtur að því að valdsvið sveitarfélaga það er heimamanna á nærvettvangi er skert og miðstýring og valdheimildir

og samkvæmt frumvarpinu munu almannavarnir ef ég má orða það þannig lúta miðstýrðri lóðréttri stjórnun í stað láréttrar valddreifingarstjórnunar sem gefist hefur vel bæði hér á landi og á norðurlöndum og það gekk jafnvel svo langt að samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu óskuðu eftir því að það yrðu sett upp sérákvæði um almannavarnir hér mér er það fyllilega ljóst að samráð og þarfagreining í anda góðrar frumvarpssmíði hefði leyst þennan ágreining og mér finnst það nánast óásættanlegt að afgreiða málið sem lög frá alþingi í andstöðu við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem gegna lykilhlutverki hér í frumvarpinu gætir tilhneigingar til að spyrða saman borgaralegar öryggisstofnanir samfélagsins við hernaðarlega starfsemi samanber umsögn samtaka hernaðarandstæðinga þar sem varar við þeirri öfugþróun sem vart hefur orðið við á undanförnum árum þar sem hefðbundnum æfingum almannavarna og björgunarsveita er blandað saman við heræfingar það hefur verið bent á það líka að það sé ósamræmi milli ákvæða frumvarpsins og greinargerðarinnar eða athugasemda með því og ríkislögreglustjóri bendir á að það hefði þurft að skilgreina hugtök í frumvarpinu og leggur upp í umsögn sinni skilgreiningarkafla sem ég hefði talið betur fara að taka inn það verður líka ekki komist hjá svo að gagnrýna það nokkuð harðlega að á meðan kostnaður ríkisins hefur verið skilgreindur og skýrður þá hefur ekki farið fram kostnaðarmat vegna útgjalda sveitarfélaganna og það stangast á við samkomulag milli sveitarfélaganna og ríkisins sem undirritað var á árinu tvö þúsund og fimm minni hlutinn leggur til ákveðnar lágmarksbreytingar á frumvarpinu á þessu stigi sem ég ætla að hlaupa nokkuð hratt á við leggjum til að orðið hernaðaraðgerðir falli brott úr upptalningu í fyrstu grein líkt og gert var með orðið hryðjuverk það var tekið út í meðförum nefndarinnar við leggjum líka til að notast verði við hugtökin almannavarnaráð í stað almannavarna og öryggisráðs og og öryggismálastefnu það verði talað um almannavarnamál og almannavarnastefnu en ekki almannavarna og öryggismálastefnu það lúta allmargar breytingar tillögu minni hlutans að því að færa vald nær héraði nær vettvangi þar er meðal annars í fimmtu grein breytingartillaga í áttundu greinar tuttugasta og fyrstu tuttugasta og þriðja tuttugu og fjögur við leggjum til að þrettándu greinar um úrlausn ágreiningsefna falli niður og við leggjum til að tuttugustu greinar um kvaðningu til starfa í almannavörnum falli niður það er kannski sérstaklega þegar maður hefur í huga orðið hernaðaraðgerðir í fyrstu grein frumvarpsins en ég hygg það og ég man það sjálfur frá vestmannaeyjagosinu á sínum tíma og öðrum áföllum sem dunið hafa yfir íslenska þjóð þá hefur hún sýnt þá samkennd að mæta á staðinn eða taka þátt og hjálpa það þarf ekki neinar kvaðningar í þeim efnum við leggjum enn fremur til að ákvæði frumvarpsins um að sveitarfélög endurheimti þann kostnað sem það hefur haft af fæði og húsnæði á slíkum tímum verði fellt niður teljum eðlilegt að ríkið greiði þennan kostnað það er óeðlilegt að einstaklingar þurfi eftir að hafa upplifað náttúruhamfarir að borga síðan kostnað af því í viðbót við gerum líka ráð fyrir því að í afmörkuðum tilvikum þegar sveitarfélög standa illa fjárhagslega að þá taki ríkissjóður þátt í greiðslu kostnaðar sveitarfélaga sem hafa bágan fjárhag það er vegna skipulags almannavarna og gerð viðbragðsáætlana þetta eru lágmarksbreytingar tímans vegna gafst ekki færi til að setja fleira fram en ég vil almennt segja að það er margt til bóta í frumvarpinu og breytingartillögur meiri hlutans eru til þess fallnar að gera frumvarpið mun betra en það var þegar það kom frá dómsmálaráðuneytinu